Ich werde so vorgehen, dass ich von jeder Fraktion eine Person nehme, und zwar vor allem jene, die noch nicht in dieser Debatte oder auch davor schon gesprochen haben.